Hvala lepa, predsednik. Rekel bi, da v bistvu je na zavidljivi ravni, kako si vsi prizadevamo za upokojence, levo ali desno. Mislim, da kadarkoli v preteklosti je bila odprta razprava o upokojencih, so se vsi, levi in desni, prizadevali za to, da se upokojencem dvigne standard. Žal se do zdaj ni zgodilo prav veliko oziroma današnja seja, je po moji oceni pripomogla k temu, da so se odprla neka odprta vprašanja, na katera bo pa v prihodnosti potrebno najti odgovore. Ne glede na to, s katere strani prihajajo, dejstvo je, da upokojenci živijo slabo. Velik del upokojencev živi slabo. Letno država nameni s proračuna več kot milijardo sredstev, da se lahko normalno izplačujejo te pokojnine. Ne predstavljam si, koliko sredstev bi moglo mogel imeti demografski sklad, da bi lahko izplačeval višje pokojnine. Če danes plačamo milijardo in nekaj za to, da imamo, rekel bi, slabe pokojnine, koliko sredstev bi še potrebovali za to, da bi imeli človeka dostojne pokojnine. Zanimivo je tudi to, da se radi primerjamo z Evropo, da smo evropska država. In, v svoji razpravi sem omenil že, da je veliko odvisno tudi od delodajalcev, ki lahko svojim zaposlenim izplačujejo večje plače in posredno večje prispevke in ti prihajajo v SPIZ. Se pravi, kolikor smo evropska država, potem bi človek pričakoval tudi evropske plače in pa posredno evropske pokojnine. Vemo pa, da se seveda delodajalci sklicujejo na nekonkurenčnost trga, in da niso, v kolikor bi povečali plače, konkurenčni na trgu. Jaz temu seveda ne verjamem, kajti večinoma teh lastnikov novodobnih ne živi z minimalno plačo, ampak živijo bogato, nekateri se vozijo z jahtami, mislim najnovejšimi avtomobili, na drugi strani pa delavci prejemajo minimalno plačo. Minimalno, poudarjam, pa še ta je predpisana z države, ker če ne bi država to predpisala, še te minimalne plače ne bi dobili. Hvala.